Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es versteht keiner, der über Erasmus redet, dass wir dann das im CULT Ausschuss machen. Darum wäre ich ganz froh, wenn wir das ändern würden nämlich Bildung und Kultur und nicht Kultur und Bildung, wie es jetzt heißt.